byrjun til enda hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar númer hundrað og sautján nítján hundruð níutíu og þrjú meðflutningsmaður með mér er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson hæstvirtur forseti það er mér ánægjuefni að geta mælt fyrir þessu frumvarpi nú í dag þar sem það er ljóst að samkvæmt kynningu á nýrri skýrslu lýðheilsustöðvar sem fram fór í gær um tannheilsu íslenskra barna og unglinga þá er alveg ljóst og ætti að vera lýðum ljóst að það er nauðsynlegt að bregðast við versnandi tannheilsu barna og unglinga á íslandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra lét þess getið eftir kynninguna að það væri full ástæða til að bregðast við og að fyrstu skref gætu hugsanlega verið að sinna ákveðnum aldurshópum barna og unglinga og að þeir fengju sérstaka þjónustu hjá tannlæknum og tryggingastofnun það er af hinu góða en við höfum verið að draga úr stuðningi okkar við barnafjölskyldur og tannlæknaþjónustu það er niðurgreiðslu

kostnaði við tannviðgerðir og tannréttingar barna bæði hvað varðar hlutfall greiðslu og ekki síður vegna þess að frá því nítján hundruð níutíu og átta hafa ekki verið endurnýjaðir samningar við tannlæknastéttina endurgreiðslan sem hlutfall af kostnaði hefur farið sífellt minnkandi og það er alveg ljóst að hluti af versnandi tannheilsu barna og unglinga er hluti af þessu að foreldrar hafa ekki orðið margir hverjir efni á að sinna tannheilsu barna sinna eins og vera skyldi og vilji væri til þar sem kostnaðurinn er hreinlega of mikill ég vil áður en ég fer hérna aðeins og kynni frumvarpið segja nokkrum orðum frá þessari niðurstöðu þessara könnunar með leyfi hæstvirts forseta að grípa hér niður í könnunina en það var farið að bíða nokkuð eftir nýrri könnun því að könnun á tannheilsu barna og unglinga hafði ekki verið gerð síðan nítján hundruð níutíu og sex en það var alveg ljóst eftir viðtöl við tannlækna og það sem þeir höfðu látið frá sér heyra bara núna frá því um síðustu aldamót á þessum rúmu já einhvers staðar í kringum síðustu aldamót þá sögðust tannlæknar verða varir við að það væri breyting hvað varðaði tannheilsu barna og þeir yrðu varir við það að bæði mættu fjölskyldur ekki með börn sín til tannlæknis og eins að þau börn sem kæmu væru með meiri skemmdir og verri þessi könnun sem nú var gerð staðfesti þennan grun tannlækna að hvorutveggja hafi verið rétt að bæði hafi tannheilsan versnað og það sé orðinn nokkuð stór hluti barna sem ekki fari til tannlæknis ef ég má með leyfi forseta taka hérna helstu niðurstöður þá segir í skýrslunni í norrænum samanburði lætur nærri að íslensk börn og ungmenni séu að meðaltali með tvöfalt fleiri skemmdar tennur en samanburðarhópar í svíþjóð og er staðan verri en á hinum norðurlöndunum hjá tólf ára barni á íslandi eru að meðaltali rúmlega tvær fullorðinstennur skemmdar og þarfnast viðgerðar eða hafa þegar verið fylltar meira er um skemmdir hjá telpum en strákum hjá verst setta hópnum sem eru þrjátíu og þrjú prósent eru tæplega fimm tennur skemmdar þetta er hjá tólf ára börnum hjá fimmtán ára unglingi eru að meðaltali fjórar fullorðinstennur skemmdar og þarfnast viðgerðar eða hafa þegar verið fylltar hjá verst setta hópnum þrjátíu og þrjú prósent eru að meðaltali níu tennur skemmdar glerungseyðing greinist í einhverri fullorðinstönn hjá fimmtán prósent tólf ára barna og hjá þrjátíu prósent fjórtán ára unglinga tíðni tannskemmda fer vaxandi og áhyggjuefni hversu algengt það er að ekki er gert við tannskemmdir um sautján prósent barna og ungmenna frá fjórum á til átján ára mæta ekki í reglubundið eftirlit hjá tannlækni fæst börn koma til tannlæknis á vestfjörðum flest í skagafirði tryggingastofnun ríkisins greiðir umtalsvert minna vegna forvarna í tannheilbrigðismálum barna nú en árið nítján hundruð níutíu og átta lokaskýrslan er í vinnslu hjá lýðheilsustöð og ég vil árétta það sem ég held að ég hafi nefnt hér áður að það er mikilvægt að fjármagn fáist til lýðheilsustöðvar og háskóla íslands og þeirra sem hafa staðið að þessari könnun en framkvæmd rannsóknar og fjármögnun var á ábyrgð lýðheilsustöðvar og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins miðstöðvar tannverndar í faglegri samvinnu við tannlæknadeild háskóla íslands þessir aðilar þurfa auðvitað að fá fjármagn til þess að geta stundað þessar rannsóknir með reglubundnum hætti svo það sé hægt að bregðast við og grípa þá inn í þar sem nauðsyn krefur það eru uppi hugmyndir um að breyta eftirliti eða fara meira í forvarnir en það er annað mál sem ég ætla ekki að fara frekar út í hérna en það gæti verði betri þá undirbygging undir frekari rannsókn gætu þá verið

ég vil þá kynna frumvarpið en það er breyting á lögum um almannatryggingar eins og þær eru núna það er við þrítugustu og sjöundu greinar sem segir svo með leyfi forseta fyrir almenna tannlæknaþjónustu greiðir tryggingastofnun ríkisins samkvæmt samningum samanber þrítugasta og níundu grein takist ekki samningar samkvæmt þrítugustu og níundu grein er ráðherra heimilt að setja gjaldskrá gjaldskráin gildir bæði um tannlækningar sem starfræktar eru á vegum hins opinbera og annarra greiðslur sjúkratrygginga samkvæmt fyrstu málsgrein skulu vera sem hér segir fyrstu fyrir almennar tannlækningar barna og ungmenna tuttugu ára og yngri hundrað prósent kostnaðar annars fyrir elli og örorkulífeyrisþega sem njóta tekjutryggingar hundrað prósent kostnaðar þriðja fyrir elli og örorkulífeyrisþega sem njóta ekki tekjutryggingar sem sé hafa einhverjar tekjur sjötíu og fimm prósent kostnaðar fyrir gullfyllingar krónur brýr og tannplanta gilda sérstakar reglur sem ráðherra setur

breytt og er nú endurflutt á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi var gerð breyting á þrítugasta og sjöundu grein laga um almannatryggingar og við flutningsmenn fögnum auknum réttindum en hins vegar teljum við brýnt og eðlilegt að hlutfall greiðsluþátttöku sjúkratrygginga komi fram í lögum en ekki í reglugerð eins og fyrirkomulagið er nú að mínu mati hæstvirtur forseti eiga þetta að vera reglur sem eru samsvarandi reglum og eru í almannatryggingum um greiðslur lífeyrisgreiðslnanna þetta er bundið í sjálfum lagatextanum

rétt til endurgreiðslu vegna tannlækninga að það eigi ekki að vera hægt að hræra í þessu með reglugerðum og draga úr

í frumvarpinu er lagt til að tryggingastofnun ríkisins greiði fyrir almennar tannlækningar barna og ungmenna tuttugu ára og yngri svo og fyrir almennar tannlækningar elli og örorkulífeyrisþega kveðið verði á um form reikninga fyrir tannlæknaþjónustu í samningum við tannlækna eða gjaldskrá það er mikilvægt og einn þáttur í þessu að kostnaðarhlutdeild fjölskyldnanna hefur hækkað er að það hafa ekki tekist samningar og það tel ég að sé mikill ljóður á okkar heilbrigðiskerfi að semja ekki við tannlækna og hækka gjaldskrá sem yrði þá í einhverju samræmi við það sem gjaldskrá tryggingastofnunar eitthvað í samræmi við það sem er úti á markaðnum þannig að endurgreiðslan sé í einhverju hlutfalli rétt við það sem meðaltannlæknirinn tekur fyrir almenna tannlæknaþjónustu frá því að fyrri frumvörp voru lögð fram hefur greiðsluþátttaka tryggingastofnunar ríkisins aukist og er það vissulega mikilvægt á hundrað þrítugasta löggjafarþingi lögðu flutningsmenn þessa frumvarps fram tillögu til þingsályktunar um tannvernd barna og unglinga í henni var lagt til að tannvernd barna og unglinga til átján ára aldurs yrði efld og sérstök tannvernd ákveðinna aldurshópa yrði hluti ungbarnaverndar og skólaheilsugæslu lagt var til að greiðsluþátttaka tryggingastofnun ríkisins fyrir almennar tannlækningar barna og unglinga að átján ára aldri yrði níutíu prósent þetta hæstvirtur forseti ef ég hef hlustað og skilið orð hæstvirts heilbrigðisráðherra er þetta eitthvað í áttina hennar fyrstu hugmyndir um hvernig eigi að bregðast við landi tannheilsu barna og unglinga að taka þar svo út ákveðna aldurshópa og koma þeim inn í tannvernd hvort hæstvirtur ráðherra hefur þá hugmynd að láta þessa aldurshópa vera þá sömu og fylgja þeim aldurshópum sem fara inn í skólaheilsugæsluna veit ég ekki en mín hugmynd var jú sú að með því að hafa þetta sömu aldurshópana gæti

og hvetja og minna þá foreldra á að nýta sér það ég tel að það þurfi hreinlega að ganga lengra þingsályktunartillögu þessari okkar var vísað til umfjöllunar í heilbrigðis og trygginganefnd umsagnir um tillöguna voru í heild jákvæðar í þeim kom fram að nauðsynlegt væri talið að bæta tannheilbrigðiskerfið og auka greiðsluþátttöku tryggingastofnunar ríkisins en hins vegar þótti sú skipan sem tillagan gerði ráð fyrir nokkuð flókin í framkvæmd með hliðsjón af þeirri athugasemd er hér lögð fram einfaldari útfærsla og að tryggingastofnun ríkisins greiði að fullu almennar tannlækningar fyrir tuttugu ára og yngri það þykir hugsanlega mörgum nokkuð vel í lagt en þarna með þessu erum við að fara og bera okkur saman við það sem best gerist á hinum norðurlöndunum og ég tel að við eigum að gera það við erum efnuð þjóð og við eigum að huga að erum þætti eins og öðrum sem lúta að forvörnum og það að huga vel að tannheilsu barna og unglinga er nokkuð sem skilar sér út allt lífið það er kostnaður sem skilar sér til baka og ekki bara unglingsárin ég tel því að það að fara að dæmi meira þjóða sem best gera sé nokkuð sem er fjárfesting til lengri tíma hvað varðar tannheilbrigði aldraðra er ljóst að staða aldraðra hefur hvað þetta varðar breyst mikið á undaförnum árum það eru ekkert margir áratugirnir liðnir síðan það þótti allt að því eðlilegt að börn fengju falskar tennur í fermingargjöf þau börn eru orðin fullorðin í dag og margir hverjir með lausa góma en sem betur fer eru æ fleiri sem halda sínum tönnum og er annt um að halda þeim en halda þeim ekki öllum og það er mjög kostnaðarsamt að fá úrbætur og fá festingar fyrir tannparta eða ísettar tennur þannig að það er allt of mörgum ofviða að standa straum af slíkum aðgerðum þó að þær séu miklu betri en að fara út í þá aðgerð að láta rífa þær tennur sem þó eru heilar og fá lausa góma því miður eru margir sem gera það einfaldlega vegna þess að það er ódýrari leið og það er ekki forsvaranlegt því leggjum við miklu áherslu á það að elli og örorkulífeyrisþegar sem njóta tekjutryggingar fái endurgreidd hundrað prósent kostnaðar við almennar tannlækninga þegar kemur að gullfyllingum krónum og brúm og tannplöntum þá aftur á móti gildi um

um þetta mörg orð en ég tel nú að með þeirri skýrslu sem var kynnt í gær og vonandi verður nú í fréttum og í umfjöllun eitthvað áfram þannig að fólk átti sig á því svona hver þróunin hefur verið

finna það og einstaklingar finna það nú á eigin buddu hvað það er miklu dýrara að fara til tannlæknis og sinna þeim þætti vel þannig að það þarf nú ekki að benda fólki á það en það er að finna leiðir til þess að stunda hér eðlilega tannheilbrigðisþjónustu ég held að það verði ekki gert nema að ganga svo langt eins og getur í frumvarpinu og þá erum við ekkert að ganga neitt lengra í frumvarpinu en gert er á norðurlöndunum ég vil þó aðeins af þessu tilefni fá að nefna hérna forvarnir því að fyrir utan tannátu er annar sjúkdómur sem er að sækja á og sérstaklega hjá börnum eða unglingum og það er glerjungsáta drykkjum og þó leyfir maður sér að segja gosdrykkjaþambi því að það er hjá mörgum unglingum alveg ótrúlega mikil drykkja á kolsýrðum drykkjum þetta er nýr sjúkdómur hjá unglingum sem hefur varanlegar skemmdir í för með sér og því er mjög mikilvægt að fræðsla um skaðsemi kolsýrðra drykkja

það verður líka að segja að gosdrykkir eru mjög ódýrir hér á landi og eiga nú ekki eftir að hækka við breytingu á virðisaukaskatti á matvælum þannig að það má verulega vera á varðbergi ef breytingin á virðisaukaskattinum verður til þess að það verður veruleg lækkun á gosdrykkjum því ekki hafa þar að auki efni á að fara til tannlæknis munu ekki bíða þess bætur í raun það sem eftir er ævinnar því að þeir munu missa sínar tennur þetta er þáttur sem unglingarnir fæstir gera sér grein fyrir þannig að áhrif þessa koma fram síðar og koma þá niður á algengur sjúkdómur hjá unglingum það er sem sé þetta að það þarf að stórbæta aðkomu tryggingastofnunar ríkisins sem sé almannatrygginga í greiðsluþátttöku þeirra og ég hvet hæstvirtan heilbrigðisráðherra fjármálaráðherra tryggingastofnun og tannlækna að ganga í það að ganga frá nýjum samningi milli tannlækna og tryggingastofnunar og ráðuneytis þannig að gjaldskráin verði nær raunverulegum töxtum en er í dag hæstvirtur forseti ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri en óska eftir því að málinu verði vísað til annarrar umræðu og til háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefndar